Cette réforme ne vient pas de nulle part, elle est directement inspirée des recommandations de la Commission européenne et de sa procédure de contrôle budgétaire.

Comprendre il faut faire des économies sur notre système de retraite et c'est exactement l'ambition du système français.

Page 5, on peut lire la baisse de la dette publique dépendra de la capacité du gouvernement à réaliser les objectifs de dépense fixés pour le système de retraite.

Dans les recommandations de la Commission, il en va ainsi pour l'ensemble de nos services publics la protection sociale, le niveau de salaire minimum...

Et bien entendu des baisses d'impôts pour les plus riches et les grandes entreprises.

Toute cette procédure du Semestre européen repose sur un seul objectif la sacro sainte limite à 3 de déficit une règle fixée un jour sur un coin de table, qui n'a aucun fondement économique et qui est d'ailleurs critiquée même par les économistes les plus libéraux. La Commission européenne s'interroge aujourd'hui sur la pertinence de ces règles.

Mais si la révision s'en tient seulement comme cela semble s'annoncer à l'intégration des objectifs de développement durable des Nations unies, autant pisser dans un violon. C'est toute l'architecture de la gouvernance économique européenne qu'il faut revoir pour répondre aux deux défis de notre temps la crise des inégalités et la crise climatique.